Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Kommission hat in ihrer diesjährigen Erweiterungsstrategie sehr genau herausgearbeitet, worauf es ankommt.

Es kommt an auf Glaubwürdigkeit in der Politik, Ehrlichkeit gegenüber den EU Bürgern und den Bürgern der Beitrittskandidaten und Klarheit bei den Kriterien, deren Erfüllung vor dem Beitritt zur EU verlangt werden muss!

Die öffentliche Meinung ist in vielen Ländern skeptisch gegenüber weiteren Erweiterungsrunden. Deshalb ist es Aufgabe der Politik nicht nur der Kommission, sondern auch von uns diesen Beitrittsprozess klar zu gestalten und besser noch als bisher zuhause zu erklären. Wer Beitrittsverhandlungen erfolgreich abschließt, hat einen langen Weg der Reformen hinter sich, hat eine Vielzahl rechtlicher Grundlagen im politischen Bereich von uns übernommen. Ein verbesserter Erweiterungsprozess heißt eben nicht, feste Termine zu versprechen, sondern mehr Klarheit für die Schritte auf dem Weg dorthin.

Zweitens Wer sich auf den Weg zum Beitritt begibt, soll von uns allen dabei unterstützt werden. Und drittens Wie schnell ein Beitrittsprozess vorangeht, ist allerdings abhängig davon, wie schnell die Beitrittskriterien erfüllt und umgesetzt werden können. Aus unserer Erfahrung heraus wissen wir, dass Rabatte an dieser Stelle nicht hilfreich sind.

Wir haben so viel an der Erweiterung verdient, dass wir auch den nächsten Schritten gelassen und freundlich entgegensehen können!